Monsieur le Président, j'ai été très claire l'humanitaire ne doit pas devenir otage de la situation politique. Il est clair qu'aujourd'hui nous avons des partenaires, des deux côtés, qui doivent s'engager pour trouver une solution.